Consider că este necesar ca Uniunea să facă o evaluare a situației și a ajutorului umanitar ce trebuie acordat în continuare autorităților tunisiene pentru a preveni o catastrofă umanitară în regiune. Cred, totodată, că Europa, în calitatea sa de partener în cadrul Uniunii pentru Mediterana, trebuie să se implice mai mult prin mecanismele politicii sale de vecinătate, pentru a evita posibilitatea ca lipsa de alimente să fie utilizată ca o armă și pentru a întări securitatea alimentară în regiune.